Herr Präsident! Sexueller Missbrauch von Kindern da sind wir uns alle einig das sind Verbrechen, schwere Verbrechen, die bei den Opfern oft zu langanhaltenden körperlichen, psychischen und auch sozialen Schäden führen. Das Internet schafft die Möglichkeit, Bilder und Filme des Missbrauchs schnell und sehr breit zu verbreiten.

Als Parlament haben wir gemeinsam mit dem Rat 2011 eine Richtlinie verabschiedet, damit die Staaten gegen diese Art von Verbrechen wirksam mit einheitlichen Standards vorgehen, mit gemeinsamen Regeln für die Definition von Straftaten und des dazugehörigen Strafmaßes sowie mit einheitlichen Bestimmungen über die Verfolgung von Straftätern, auch bei Straftaten im Ausland. Prävention und Schutz der Opfer spielen eine wichtige Rolle, ebenso die Verbesserung der Medienkompetenz. Unverändert gilt Die Sperrung solcher Inhalte kann immer nur eine Übergangslösung sein. Ziel muss gerade im Interesse der Opfer die verbindliche Löschung der Inhalte sein. Darüber dürfen private Provider nicht allein entscheiden. Wird denn diese wichtige Richtlinie nun konsequent und umfassend umgesetzt? Dazu fehlt es den Mitgliedstaaten offensichtlich am politischen Willen. Im Januar 2014 erließ die Kommission gegen elf elf! Mitgliedstaaten ein Mahnschreiben als erste Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens. Und nur im Falle Zyperns wurde das Verfahren unterdessen eingestellt. Übrigens Mein eigenes Mitgliedsland hat ein entsprechendes Gesetz erst im November letzten Jahres verabschiedet, übrigens ohne Mahnschreiben. Die Mitgliedstaaten müssen endlich ihre Hausaufgaben machen, und die Kommission muss ihrer Aufgabe als Hüterin der Verträge gerecht werden, ohne falsche Zurückhaltung gegenüber den Mitgliedstaaten. Bis Dezember muss die Kommission einen Bericht zur Richtlinie vorlegen. Ich bin gespannt, wie weit wir dann sind. Wir sollten bei der ganzen Debatte eines nicht vergessen Missbrauch ist nicht virtuell, er findet tagtäglich real statt. Es ist erschreckend, wie unterschiedlich das Problem in verschiedenen Staaten und Regionen gehandhabt oder gar ignoriert wird, auch in